Valóban ez a jelentés egy idealisztikus világba repít bennünket, amely helyzet teljesen tökéletesnek látszik. Itt a tagállamok már rendbe rakták költségvetéseiket, csökkenő pályára állították adósságukat, az előírt tőkekövetelményeknek megfelelnek, sőt helyreállították a bankok és az egyének közötti helytelen, káros eladósodottsági kapcsolatot, és itt már nem kell más lépést tenni, mint létrehozni egy sokkelnyelő képességgel felruházott kapcsolatot, amely megvédi majd az eurózóna tagállamait egy tipikus jövőbeli gazdasági sokktól. Sőt ez az anyag továbbmegy a víziójába, az EMU második integrált költségvetési keretét tekintve, a közös pénznemet használó országok esetén azokban az esetekben, amikor strukturális átalakításokat hajtanak végre átmeneti pénzügyi ösztönzőkkel támogatnák meg ezeket az államokat, elismerve az áldozatvállalásaikat, elismerve azt, hogy ez az átalakítás bér, életszínvonal, népszerűség vesztéssel jár, sőt súlyos kiadásokkal is jár, ezért ezt későbbiekben ezen kötelezettségeiket még szerződésben is szabályoznák. Továbbá azt is olvasom, hogy a versenyképességi és konvergencia segítő eszközök helyére a későbbiekben könnyedén léphetne egy külön eurózónára vonatkozó büdzsé, majd ez az anyag tovább vizionál, arról, hogy persze mindehhez források kellenek, új források kellenek, egy kincstár kellene. Kérdezem miből? Kérdezem azt, hogy ezeket a víziókat a jelentés írója komolyan veszi, vagy végre úgy gondoljuk, hogy arra van szükség ötletek helyett, hogy az előző lépéseinket befejezzük és közösen menjünk tovább ezen az úton.